virðulegi forseti ég vil ítreka það sem ég sagði áðan að þetta eru sérstök skilaboð sem stjórnarflokkarnir ætla að senda stjórnarandstöðunni núna við erum rétt að fara inn í desember hér er eftir að afgreiða hvert stórmálið á fætur öðru eða af mikilvægum málum skulum við segja frekar og ef þetta eru vinnubrögðin sem stjórnarflokkarnir ætla að hafa að fara með málið í gegn í skjóli nætur og á kvöldum þá munum við að sjálfsögðu taka á því með þeim hætti sem þarf en ég hvet hins vegar ríkisstjórnina og stjórnarflokkana til að setjast niður með stjórnarandstöðunni og ná samkomulagi um

senda hann til baka ef við getum það það er alveg klárt mál við ætlum ekki að láta fara svona með okkur með þessum hætti sem hér stefnir í